frú forseti ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu sem er þrjú hundruð sextugasta mál með henni er leitað heimildar alþingis til þess að staðfesta fyrir hönd íslands ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer sjötíu og eitt tvö þúsund og átta um breytingu á þrettánda viðauka við e e s samninginn og fella inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar um öryggiseftirlit með rekstrarstjórnun flugumferðar og um breytingu á reglugerð númer tvö þúsund og níutíu og sex tvö þúsund og fimm ég get þess fyrir áhugasama þingmenn sem hlýða á mitt mál að með rekstrarstjórnun flugumferðar er átt við flugumferðarþjónustu loftrýmisstjórnun og flæðisstjórnun flugumferðar hið síðarnefnda sem á enskri tungu heitir air traffic flow management er sú þjónusta sem er veitt með það að markmiði að stuðla að öruggu skipulegu og sem hröðustu flæði flugumferðar þannig að tryggja megi að geta flugumferðarstjórnar sé nýtt til hins ýtrasta og sömuleiðis að umfang flugumferðar sé í samræmi við þá þjónustu sem viðeigandi veitendur flugumferðar hafa gefið upp það er gerð grein fyrir efni ákvörðunarinnar í tillögunni og ákvörðunin er prentuð sem fylgiskjal með henni ásamt þeirri reglugerð sem hér um ræðir fyrri reglugerðin sem ég gat um fjallar sem sagt um eftirlitsskyldur þess sem hefur verið tilnefndur til eftirlits með þeim hafa starfsleyfi á sviði flugleiðsöguþjónustu hin síðari er svo innleidd í íslenskan rétt með reglugerð um starfsleyfi flugleiðsöguþjónustu sá aðili sem annast þetta eftirlit af íslands hálfu er flugmálastjórn íslands þessi reglugerð snertir fyrst og fremst starfsemi flugstoða o h f sem er sá aðili sem samkvæmt reglugerð er tilnefndur til að veita þjónustu á sviði rekstrarstjórnunar flugumferðar slíkri þjónustu það má velta því fyrir sér hver eru áhrif þessarar breytingar þau eru frú forseti fyrst þau að eftirlitshlutverk flugmálastjórnar er aukið til muna og það mun taka til nýrra þátta það er þeirra tveggja sem ég gat um hér áðan flæðisstýringar og loftrýmisstjórnunar loftrýmisstjórnunin sjálf er veitt af flugstoðum o h f rétt er að geta þess að eftirlit af þessu tagi það er með flugleiðsöguþjónustu er nýtt af nálinni þar sem það hófst aðeins hér á landi stuttu fyrir uppskiptingu flugmálastjórnar íslands og stofnun hins nýja opinbera hlutafélags flugstoða o h f sem varð til þann fyrsta janúar tvö þúsund og sjö

er að finna fyrir þeim lagabreytingum sem eru nauðsynlegar í greinargerð með tillögunni og frumvarp